Za Skupinu socialistov a demokratov v Európskom parlamente chcem jednoznačne deklarovať, že my priznávame všetky práva členským štátom Európskej únie na ich zákonodarnú iniciatívu a takisto nechceme kritizovať ani Maďarsko a už vôbec nie občanov Maďarskej republiky. Naše pripomienky a obavy nesmerujú teda ku kritike Maďarskej republiky a maďarských občanov, sme však presvedčení, že ochrana základných práv, občianskych slobôd, našich spoločných európskych hodnôt, ako aj mieru, bezpečnosti a dobrého spolunažívania sú dostatočným dôvodom na to, aby sme tu dnes túto diskusiu viedli. Veríme tiež, že diskusia a prezentácia našich otázok a obáv môže viesť k zlepšeniu a kvalitnejšej príprave už spomínanej implementačnej legislatívy. Pani komisárka, podobne ako vy, aj my chceme dodržať postup pre korektnosť celého tohto procesu a budeme čakať na záverečné stanovisko Benátskej komisie. Aj keď už z predbežných záverov prezentovaných vo výbore LIBE tajomníkom Benátskej Komisie pánom Markertom je evidentné, že aktuálna maďarská ústava vo viacerých bodoch je minimálne kontroverzná. A nielen výbor LIBE, ale aj Výbor pre ústavné záležitosti vidí citlivé miesta v maďarskej ústave. Ak už abstrahujeme od akejsi romantickej, takmer monarchistickej predstavy, v ktorej duchu je znenie preambuly, dovoľte spomenúť niektoré oblasti, ktoré vnímame na rozdiel od našich kolegov z Fidezsu, ktorí sú takisto poslancami Európskeho parlamentu, veľmi citlivo.

Nie je predsa bežné pre demokratické krajiny, aby pripomienkový proces trval iba 5 týždňov. Nie je bežné, aby na ňom neparticipovala opozícia, a treba povedať, že napriek tomu, že Fidezs mal potrebnú väčšinu, víťazovi patrí aj pokora. Obmedzenie kompetencií ústavného súdu tu už bolo takisto spomínané a ja chcem ešte za našu skupinu spomenúť aj diskriminačný charakter vo vzťahu k príslušníkom sexuálnych menšín, kde ústava explicitne nezakazuje diskrimináciu na báze sexuálnej orientácie.

Kolegyne a kolegovia, predsa Európska únia a jej poslanie je, aby sme spolunažívali ako národy, ako štáty Európskej únie v mieri, v spolupráci a vo vzájomnom rešpekte. Ako máme my z krajín, ktorých sa toto priamo dotýka, vnímať túto ústavu. Ako od nás môžete očakávať, že ju budeme akceptovať.